virðulegi forseti ég ætla örstutt að bregðast við andsvari háttvirts þingmanns ekki að fylgja nein bylting á vinnubrögðum við erum í mörgum tilfellum einungis að tala um það að viðkomandi aðilar gefi sér tíma til að fara yfir það með hvaða hætti þeir eiga að tryggja að stjórnsýslureglunum sé framfylgt og þetta eru í mörgum tilvikum einföld atriði eins og það hvenær þarf að vera búið að svara erindi hvenær þarf að gæta að andmælarétti og svo framvegis þess vegna einmitt tel ég að við eigum að geta gert miklar kröfur til að slíkar verklagsreglur séu teknar upp við eigum að taka alvarlega ábendingar umboðsmanns um að honum þyki of víða í stjórnsýslunni skorta á að menn hafi gefið sér tíma til að sitja fyrir viðkomandi

nú í annan stað vil ég segja að ég tel að alþingi sé að sjálfu sér ekkert að vanbúnaði veita framkvæmdarvaldinu fullt aðhald og við eigum í sjálfu sér að hafa öll tæki og tól til þess á grundvelli þingskapalaga og annarra reglna sem um þau efni gilda til þess að veita ráðherrunum og þeim sem á viðkomandi málaflokkum bera ábyrgð fullt aðhald það má jafnframt gera með fyrirspurnum og þingsályktunartillögum og öðru þess háttar þannig að ég sé ekki að okkur skorti neitt sérstakt til að taka það upp hjá